Die klein strukturierten heimischen Landwirtschaftsbetriebe können mit den Riesenbetrieben in Norddeutschland und Holland nicht wirklich mithalten. Dadurch entsteht Ungleichgewicht.

Welche Folgen dies auch für die Qualität der Lebensmittel hätte, kann man sich gut vorstellen.